Je ne vous propose pas d'augmenter la dépense publique, je dis simplement que certaines dépenses engagées sur le plan national n'ont plus l'efficacité requise et que, par conséquent, l'urgence, c'est de transférer des crédits du budget national vers le budget européen pour atteindre la pleine efficacité et démontrer ce que peut être la valeur ajoutée européenne. Faute de quoi